Herr Kommissar, Sie müssen das Abkommen nicht nächste Woche veröffentlichen, denn es wurde bereits von der Zivilgesellschaft veröffentlicht. Man kann sich schon eine Meinung darüber bilden, und das ist ja auch ein demokratiepolitischer Skandal, dass das die Zivilgesellschaft machen musste. Das Kernproblem dieses Abkommens ist der Investitionsschutz. Es ist demokratiefeindlich, was hier passiert. Wir würden uns, wenn wir als Europäisches Parlament zustimmen, hier selbst Entscheidungsmöglichkeiten für die Zukunft nehmen, weil wir bei jeder einzelnen Entscheidung berücksichtigen müssten, ob wir angeklagt werden oder nicht. Wer hier in diesem Parlament zustimmt, nimmt sich selbst für die Zukunft Rechte in seiner demokratischen Willensbildung und Mehrheitsfindung.

Es passt ins Bild, wie diese Verhandlungen geführt wurden, dass das anders vertreten wird, wie mit den Stimmen beim Konsultationsverfahren umgegangen wurde, wie mit der Veröffentlichung von Unterlagen umgegangen wurde, wie jetzt mit der